Georgia jó úton halad, elkötelezett a társulási megállapodás, valamint a DCFTA végrehajtása mellett, erőfeszítéseket tett a demokrácia, az alapvető emberi és szabadságjogok és a jó kormányzás érdekében. A belpolitikai feszültség feloldása céljából március 8 án egyetértési megállapodás jött létre, melynek eredményeként módosították az alkotmányt és a választási törvényt a nemzetközi ajánlások szerint, így az októberi parlamenti választás már az új elvek alapján fog zajlani. Ez egy mérföldkő Georgia belpolitikai környezetének normalizálása terén, amit mindannyian várunk, és reméljük, hogy fair és tiszta választásokat fogunk látni.

Kölcsönösen ki kell aknáznunk a társulási megállapodásban rejlő lehetőségeket a gazdasági, kereskedelmi együttműködés elmélyítése érdekében. Fontos a pozitív megközelítés, a többet többért elv, és fontos Georgia támogatása a szükséges reformok végrehajtásában. Fontos a fiatalok segítése, hogy minél inkább részt vehessenek az EU mobilitási programjaiban, és minőségi tanulási lehetőségeket kapjanak.

Végezetül hangsúlyoznám, hogy ki kell állnunk Georgia szuverenitása és területi integritása mellett, és azt kell kijelentenünk, hogy támogatjuk euroatlanti és NATO integrációs törekvéseit.